Monsieur le Président, ce qu'on nous demande, c'est d'inscrire sur une liste noire un pays pauvre, très pauvre, à qui l'Europe reproche de ne pas veiller suffisamment aux intérêts des flottes européennes qui, dans les eaux propres de ce pays, s'arrogent le droit, contre quelques euros, de piller les ressources. Je dénonce ces accords de pêche. Je dénonce aussi des logiques qui, ensuite, conduisent à les dénoncer. Je dénonce ce zèle, toujours un peu facile, avec lequel l'Union européenne aime s'affirmer forte avec les faibles et faible avec les forts, parce que, pendant ce temps, dans les eaux de la Guyane française, les flottes brésiliennes continue de pêcher en toute illégalité. Je serai particulièrement attentif à ce que les flottes, après ces accords, qui seront dénoncés, ne se replient pas sur les eaux de Mayotte et de l'île de la Réunion, en considérant qu'ils y ont un droit naturel de pêche.